Es ging darum, die Belange der Wirtschaft, der Sicherheit und des Arbeitsschutzes miteinander in Einklang zu bringen.

Wir fanden es richtig, dass die Kommission vorgeschlagen hat, dass kleine Unternehmen weniger Regeln brauchen.

Es ist natürlich auch wichtig, die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen, die für die Verbraucher und die Verbraucherinnen von ganz besonders großer Wichtigkeit ist. Denn wo ein Bauprodukt hergestellt und eingebaut wird, muss dafür gesorgt werden, dass die Benutzer dieses Produktes am Ende genau so sicher sind wie diejenigen, die vorher damit gearbeitet haben.

Denn es geht auch darum, dass bei diesen Bauprodukten häufig mit gefährlichen Substanzen und Stoffen gearbeitet wird.